Všeč mi je film, Ko to tamo pjeva. Ker je komedija, v bistvu ni komedija, samo je zanimiv film. Dogaja se pa v bivši Jugoslaviji. Zgodba filma se začne, potovanje z avtobusom do Beograda. Potniki so zelo različni, dva Roma, ena mlada ženska, šofer pa sprevodnik sta sin pa oče. Pol pa še en tak gospod, ki se skozi izgublja, ko ne ve, kaj bi rad, pa pol skozi, iščejo karte na pregled. Pa potujejo skozi različne prostore. izletniški kraj mi, všeč mi je Bled pa Bohinj. zaradi tega, ker je lepa narava, lahko se tudi kopaš pa dobre kremšnite imajo. Te, znamenitosti tega kraja, ta cerkev pa jezero je na Bledu, v Bohinju je tudi. pa imajo še kremšnite dobre pa ta pot okrog jezera, je dobra. iz Ljubljane, gremo z avtom do Bleda, potem parkiramo in peš cel krog okrog jezera. To je po moje ene štiri kilometre. In pol se usedeva na sok. poklic, ki mi je všeč, pa zakaj, mogoče zdravnik. Zdravnica bi mogoče bila in da bi pomagala ljudem. Zdajle pa sploh v takem času bi se počutila koristno. ljudje iz tega poklica, zdravniki, pomagajo, pa tudi poslušajo. Zdajle je zelo pomembno človeka poslušati, ker ne zdraviš samo telo, zdraviš tudi dušo. meni je najljubša jed, bolonjska omaka. Zaradi tega, ker lahko jo jem s špageti polnozrnatimi. Pa rada imam jedi, ki imajo dosti čebule. Pa jo naredim tudi, da imam najmanj dvakrat, da jo lahko tudi zmrznem. to jed čisto enostavno pripravim, veliko čebule sesekljam, dolgo je dinstam, to me je sodelavka naučila. Potem dam meso pa dinstam, pa začimbe, paradižnikovo mezgo, in še dolgo dinstam, da se dobi taka omaka, s katero pol se dajo zraven špageti, pire krompir, riž, karkoli. knjiga Ana Karenina, ker opisuje ljubezen, eno strastno ljubezen in žal en žalosten konec. Vsebina te knjige je, da vzporedno govori o dveh ljubeznih, ena taka romantična, druga pa strastna in žalostna. Ana Karenina je bila zaljubljena v Vronskega in na koncu, ker ni mogla zdržati pritiska, ker ni mogla živeti zlagano, se je ubila. Naravna katastrofa, na primer zdajle ta potres na Hrvaškem, in mi je to ostalo v spominu, ker so ljudje ostali brez strehe nad glavo. Najbolj uporabno orodje, lopata. Zaradi tega, ker na vrtu, če imaš lopato, lahko narediš marsikaj. In jo jaz res uporabljam veliko. Najbolj všeč mi je, ja, poletje. Ker se rada kopam, rada delam na vrtu. Pobiram izdelke na vrtu in, toplo je, dobim sončne energije in volje do življenja. Slabe plati tega letnega časa so premočno sonce zaradi ozonske luknje. In takrat se moram zaščititi s faktorjem petdeset, kar mi ni všeč. Hobi moj, ples. Ples, takrat se sprostim, plešem pa po tri, štiri ure na primer v festivalni in mi je všeč pa še to je moja telovadba. Slabe pleti plesa so, da težko dobiš soplesalca. Ampak tole sem se tudi navadila pa sem hodila na orientalski ples pa hodim na plesno rekreacijo in pol je v redu. Najbolj všeč mi je pes, zaradi tega, ker mislim, da je vdan, pameten in, ni problematičen. Za živali je potrebno skrbeti kot za človeka. Če že imaš žival, potem moraš skrbeti, da ima hrano, vodo, da je žival zdrava pa tudi cepljena. Ljudje ogrevajo svoje hiše s to vodno, toplotno črpalko, lahko kurijo oglje, lahko drva, lahko, jaz imam centralno kurjavo. Če vabim koga na rojstni dan, napišem: "Dragi moj, vabim vas na rojstni dan dne devetindvajsetega marca ob osemnajsti uri." Vse najboljše za tvoj rojstni dan in še na mnoga leta.